Das war uns schon sehr bewusst. Aber die Zielsetzung war ganz klar Einziges erklärtes Ziel war, die Emissionen einzudämmen und zu reduzieren, und das zu verträglichen Konditionen für die Wirtschaft. Darauf haben wir hier sehr geachtet. Heute geht es ganz allein darum, den Wert der Handelsrechte zu steigern. Und ganz klar Es geht darum, Geld einzutreiben. Die Industrie, die Wirtschaft und letzten Endes die Verbraucher sollen diese Programme für die Einsparung und für die Effizienz bezahlen. Aber Europa kann sich das so nicht leisten! Frau Kommissarin, Sie haben auf die Wirtschaftskrise hingewiesen.

Wir sind Teil einer weltweiten Wirtschaft, Teil eines globalisierten Marktes. Wenn wir unsere Produkte über die Energie verteuern, dann werden wir ausgelistet.